Nie ulega wątpliwości, że sytuacja związana z łamaniem praw człowieka w Gwatemali jest alarmująca, zwłaszcza w odniesieniu do ataków na obrońców praw człowieka i dziennikarzy oraz przemocy wobec kobiet, która na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie rośnie. Z mojego punktu widzenia szczególnie niepokojące są plany kongresu gwatemalskiego dotyczące przyjęcia nowego prawa ustanawiającego ogólną amnestię wobec osób, które dopuściły się poważnych naruszeń praw człowieka podczas minionego konfliktu zbrojnego. Uważam, że takie prawo w sposób istotny mogłoby zagrozić bezpieczeństwu ofiar, jak również zaangażowanych w te sprawy świadków, sędziów czy ekspertów. Uważam, że proponowane prawo stanowi nie tylko poważne naruszenie praw człowieka, ale również może być próbą torowania drogi dla szerszej strategii bezkarności wobec przypadków łamania praw człowieka w Gwatemali.